Voorzitter, ongewone tijden vragen om ongewone maatregelen. Met het globaliseringsfonds, een heel speciaal op maat werkend instrument, voegen we vanuit Europa de daad bij het woord.

Daarom is het goed dat als instrument bij Heijmans gekozen is voor een mobiliteitscentrum, voor behoud van deskundigheid en zo mogelijk arbeidsplaatsen.